Ja, hvala lepa. Glejte, kolega Knežak, jaz sem govoril o tem, kaj konkretnega ste naredili za ljudi. Kaj konkretnega, da ljudje občutijo vaše delovanje, vaše funkcioniranje. Tisto, kar ste omenjali, ali bi imeli vlado ali jo ne bi imeli, bi naredila državna birokracija. Drugače pa je vaš mandat do zdaj zaznamovan predvsem s tedenskimi odstopi ministrov in visokih državnih funkcionarjev in z ukvarjanjem z maketami velikih projektov.